Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, l'objectif principal de l'Union européenne, qui figure dans le traité de Lisbonne, est le développement d'une économie sociale de marché tournée vers le plein emploi et le progrès social. Il contient donc une clause sociale transversale selon laquelle la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la protection sociale adéquate et la lutte contre l'exclusion doivent guider la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de l'Union. Les droits sociaux, et notamment le droit d'accès aux services d'intérêt général, sont reconnus de manière contraignante par la charte des droits fondamentaux. La charte contient des droits et des principes, comme le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale, à l'aide au logement et aux services sociaux. À la veille du troisième forum sur les services sociaux d'intérêt général, initié par le Parlement, comment pouvez vous prétendre qu'en application des dispositions du traité de Lisbonne, seules les règles de concurrence et du marché intérieur doivent s'appliquer à ces services sociaux d'intérêt général, sans aucune adaptation à leur spécificité

La directive services par exemple ne remet elle pas en cause la mission des services sociaux d'intérêt général disposant d'un ancrage local fort, reposant sur des acteurs associatifs sans but lucratif? Quand cesserez vous de pratiquer cette politique de l'autruche et quand assumerez vous enfin votre responsabilité de colégislateur, conformément aux dispositions du nouvel article 14 du traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union européenne?